acest lucru, de fapt, discriminăm foarte multă populație, foarte mulți cetățeni și că ar trebui Comisia să pregătească și un pachet de susținere pentru zonele sărace, să poată să aibă acces la piața unică digitală?